Pane předsedající, politika rozšiřování je jednou z nejúspěšnějších politik Evropské unie v posledních letech. Politika rozšiřování zajistila mír, stabilitu, spolupráci i prosperitu v zemích střední a východní Evropy. Myslím, že je naším společným cílem, abychom tento úspěšný koncept završili i na západním Balkáně. Chorvatsko úspěšně prošlo procesem vyjednávání a pokud vše bude dobře, v červenci příštího roku se stane plnoprávným členem. Dnes mluvíme o Srbsku. Srbsko je pro celou oblast západního Balkánu z hlediska politického, strategického, historického, ekonomického a kulturního klíčovou zemí. Je velmi potěšující slyšet a číst pozitivní zprávy, které z Bělehradu a z této země přicházejí. Je docela možné, že v budoucnu, až historikové budou pohlížet na první polovinu roku 2012, bude to právě toto období, které představuje klíčový zlom v integraci Srbska. Z této perspektivy má únorová dohoda s Prištinou o reprezentaci Kosova v regionálních uskupeních zásadní význam. A samozřejmě má zásadní význam i udělení kandidátského statusu.

Komise by měla co nejdříve umožnit Srbsku zahájit vyjednávání o členství. Ale také samozřejmě Srbové si budou muset udělat své domácí úkoly, tzn. pokračovat jak ve vnitřním reformním procesu a aproximaci evropského práva, tak také v normalizaci vztahů s Kosovem. Čili toto je základní obsah zprávy.